Un paradox al zilelor noastre gravitează între nevoia de a controla emisiile poluante și tendința creșterii consumului într o epocă a globalizării. Asistăm neputincioși la efectele dezastruoase ale schimbărilor climatice, dar ezităm să trecem la măsuri mai concrete.

Europa constituie un exemplu de inițiativă în lupta împotriva schimbărilor climatice. Consider că rolul Comisiei în acest moment este de a iniția o strategie concretă de scădere treptată a producției și consumului de substanțe cu efect poluator. Programele cadru de cercetare și inovare ar putea contribui la identificarea soluțiilor alternative de înlocuire treptată a tehnologiilor actuale cu tehnologii inovatoare nepoluante.